frú forseta ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingum auk mín flytja þetta mál háttvirts þingmanns karl matthíasson ólöf nordal ragnheiður ríkharðsdóttir árni þór sigurðsson og ármann krónu ólafsson það er gert ráð fyrir því að við aðra grein laganna bætist ný orðskýring í réttri stafrófsröð svohljóðandi með leyfi forseta forgangsakrein akrein sem einungis er ætluð fyrir umferð strætisvagna og leigubifreiða í tvær greinar bætist við aðra málsgrein þrettándu greinar laganna bætist nýr málsliður sem hljóðar svo með leyfi forseta almenn umferð ökutækja um forgangsakreinar strætisvagna og leigubifreiða er óheimil

í lögum og frumvarpið er liður í því að efla almenningssamgöngur

en engu að síður er þetta mál flutt vegna þess að ef þetta verður samþykkt þá verður þetta skref vonandi til þess að það verði fleiri forgangsakreinar í umferðinni og að almenningssamgöngur verði raunhæfur kostur í fyllingu tímans málið er það frú forseti að það hefur töluvert borið á því að þessar forgangsakreinar hafi ekki verið virtar það er að bílar hafi verið að keyra á þessum merktu akreinum má til dæmis bæði nefna miklubraut og lækjargötu og það auðvitað tefur fyrir strætó vandinn hefur verið sá að það hefur vantað skilgreiningu í lögunum um forgangsakreinar til

þessar akreinar og verði frumvarpið að lögum er lögð áhersla á hæstvirtan samgönguráðherra skerpi á sektarheimild vegna brota á ákvæðinu í reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim númer níu hundruð þrjátíu tvö þúsund og sex að fengnum tillögum ríkissaksóknara samanber fjórðu málsgrein hundrað greinar umferðarlaga eins og segir í þessari greinargerð um þetta